Zásadním způsobem omezuje existenci nebo vznik nezávislého tisku, omezuje činnost mezinárodních humanitárních neziskových organizací. Nedodržuje svobodu náboženského vyznání. Ano, Súdán kriminalizuje rouhání nebo přestoupení z islámu na jiné náboženství. Křesťané v Súdánu jsou diskriminováni a spoléhají na naši pomoc. Súdán je totiž pátou nejhorší zemí světa z hlediska zajištění svobody vyznání.